herra forseti ég tek undir orð

enda voru þingmenn í þingsal sem breyttu plönum sínum til að koma og hlusta á skýrslugjöf hæstvirts forsætisráðherra hefðum við vitað að hann ætlaði bara að segja okkur hvað hann væri búinn að bæta mörgum starfshópum við nefndirnar sem hann skipaði einhvern tímann síðsumars ótrúlega seint miðað við hvað lá á verkefninu hefðum við kannski bara ekki verið að æsast í það að sitja hér í tvo tíma og hlusta á þessa eymdarlegu yfirferð hans það eina sem kom fram er að hann er að láta búa til frumvarp í forsætisráðuneytinu út frá tillögum sem enn liggja ekki fyrir og efnahagslegs umfangs þessara tillagna eða áhrifa þeirra fyrir íslensk heimili var ekki